Pušič, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Najprej bi v uvodu želela pojasniti eno zadevo za magnetogram. V stališču poslanske skupine sem povedala, da predlog novele zakona, ki ga je predlagala poslanska skupina SDS, poslanke in poslanci Socialnih demokratov ne bomo podprli, vendar v nadaljevanju zato sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnje obravnavo, ne bomo podprli. Tukaj je ena beseda, ki je odveč, in to je, ni, se pravi, predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, ne bomo podprli. Zo je ena zadeva. Želim pač pojasniti, da ne bi ob kakšni drugi priložnosti prišlo do kakšne napačne interpretacije. Danes, je bila kar zanimiva razprava, moram reči, govorilo o zlorabah azilnega postopka in o denarju, ki ga po besedah predlagatelja gredo v neprave, roke oziroma denarnice. Tudi državni zbor, državnozborski parket, gre velikokrat na račun, davkoplačevalcev, nenehno se zlorabljajo tudi neresnice, in sovražnosti tako do tujcev kot tudi drugače mislečih in podobno. Zakaj to navajam? Kajti v eni izmed razprav je bilo omenjeno, da nas na avstrijski meji legitimirajo, da je potrebno pokazati osebno izkaznico, jaz mislim, da, oziroma vem, da tudi v času največjega migrantskega vala, ki smo ga imeli leta dva tisoč petnajst, sem prehajala mejo z Avstrijo brez, dokumenta seveda sem ga pa, a osebno imela v, pri sebi, kajti nikoli nisem vedela, kako se bo zadeva izšla, tudi, v času, ko je to bilo na vlaku, je bilo sicer prisotnih, več policistov, ki so praktično šli po vlaku gor in dol, pregledali, in v kolikor se je pač kakšen jim zdel, bom rekla, sumljiv so, ga pač odstranili oziroma legitimirali, tudi zadnji vikend, na Šentilju ob vstopu v Avstrijo, ni bilo potrebno pokazati nikomur osebnih dokumentov, tako da, ne zlorabljati tega prostora za širjenje neresnic, kajti to, kar je bilo v eni izmed razprav izpostavljeno, ne vem, ali poslanec, ki je to povedal, še ni prečkal avstrijske meje, meje prečka kje drugje, vendar ne navajati takšnih, besed, kajti to mislim, da enostavno ni zato, zgodba, gospa Anja Bah Žibert, jaz verjamem, da boste imeli priložnost na naslednji nadaljevalni seji dobiti odgovor s strani ministra, kajti nadaljevanje seje odbora za notranje zadeve se nam obeta, kajti bila je seja o migracijah prekinjena, v enem izmed stališč je bilo tudi izpostavljeno, da Francija ni mogla integrirati beguncev, jaz mislim, oziroma vsaj v ponedeljek je bila objavljena ena zelo zelo lepa zgodba, dveh, bom rekla, mamic, ki sta, prišli kot begunki, po iskanju boljšega življenja in skrbi za svoje otroke v Slovenijo, Studio City je to objavil, in kdorkoli je to poslušal, mislim, da se lahko zamisli, je pa res, da nekaj časa še bo trajalo, da bosta osvojili jezik, moram pa reči, še reči, da sem se že tudi pogovarjala z marsikaterimi, ki so prišli pred pol leta v Slovenijo, in da vam povem, že zelo dobro obvladajo tudi naš slovenski jezik, tako da, se jih da integrirati, ne vem sicer, zakaj Franciji to ne uspeva, naši Republiki Sloveniji dobro uspeva, še posebej pri, mladih, otrocih, ki prihajajo brez spremstva, bili smo, v preteklem mandatu, priča dogodku oziroma enemu med otrok, ki je bil nameščen v Mariboru v šolski sistem, vendar je potem zaradi tega, ker mu niso mogli vsega nuditi, bil premeščen v Postojno, moram reči, da so ga iztrgali iz enega okolja, borili smo se sicer, da bi ga obdržali v tem okolju, vendar je prišlo do te premestitve, verjamem oziroma zdaj v tem trenutku nimam informacij, kako se je integriral v novem okolju, ampak v okolju v Mariboru je bil, odlično integriran in je sprejel, zadeve in se je dobro počutil, tudi okolica ga je dobro sprejela, jaz verjamem, da so tudi dobre prakse, se zavedam tudi tega, da so težave, absolutno, da je potrebno varovati, tako meje, kot sem tudi sama povedala, zahtevamo da država oziroma Vlada Republike Slovenije to, počne, da zavaruje naše državljanke in državljane, vendar je potrebno poudariti, da enostavno, zadeve niso tako črne, kot se vseskozi, prikazujejo, hvala lepa. Hvala lepa. Kot zadnji dobi besedo ...